Spoštovani predsedujoči, še enkrat hvala za besedo. Jaz sem že malo pred tem razpravljal, pa bom kljub temu izpostavil še nekaj zelo pomembnih stvari, ki se mi zdijo zelo pomembne, pri črpanju evropskih sredstev in pri tem, da nekako damo, kandidatu, kandidatu za ministra brez resorja, neko dodatno, energijo, pomoč, in pa vladi, to upanje po čim bolj uspešnem črpanju, kot je omenil tudi predsednik, vlade, gospod, Šarec, ki si tega prav tako, želi. Upam pa, da si želi, iskreno, in pa da bojo, da bomo od teh želja, državljani in državljanke oziroma občanke in občani po celotni državi tudi kaj imeli od tega. Mi smo pred kratkim v Slovenski demokratski stranki, ki smo opazili, to slabo črpanje evropskih sredstev, tudi sklicali izredno sejo na to temo in smo o tem tudi na dolgo in na široko razpravljali v tem parlamentu. Seveda smo bili v razpravo vključeni vsi poslanci in poslanke, vse to seveda skrbi, in tudi prav je tako, in mislim, da je zelo na mestu, da smo sprožili to, to vprašanje, je res je tudi, da je, novo, to se pravi, nov mandat nastopila, nova vlada in da bo morda nova vlada, drugače pristopila, k reševanju teh zapletenih problemov, ki so se nakopičili, kajti v tej perspektivi dva tisoč štirinajst- dva tisoč dvajset kot smo že slišali, smo počrpali okrog petnajst procentov, procentov, sredstev iz, iz evropskih, evropskih skladov, se pravi, iz evropskega sklada socialnega, iz sklada za regionalni razvoj in pa kohezijskega sklada, ki je namenjen trajnostnemu razvoju in povezljivosti v državah članicah. Za to ima Slovenija namenjenih v tej perspektivi sredstev, nekaj čez tri, nekaj čez tri, milijarde - tri milijarde tristo dvanajst milijonov. Mi pa smo porabili petnajst procentov sredstev, ne. Pridobili toliko, kolikor bi nam, pripada nam pa tri milijarde dvesto, ne, mislim, to so res zastrašujoči podatki in mislim, da je prav, da smo na to opozarjali, da smo opozoril in da še na to opozarjamo, in veseli me, da se tudi vlada tega zaveda in da se tudi koalicija tega zaveda, tudi poslanke in poslanci, da se tega zavedamo. Me pa skrbi ob vsem tem, da predlagani kandidat, minister Purič, ne bo zmogel iti po po neki poti, uspešnega pridobivanja teh sredstev. Jaz upam, da, da, da si bo naredil ekipo, ekipo pravih strokovnjakov, če že sam to ni, kar je tudi priznal, kajti kot sem že prej omenil, prejšnji razpravi, je bila referenca oziroma je referenca za kandidata bolj to, da je, prihaja iz kvote Stranke Alenke Bratušek kot to, da se je, ukvarjal s pridobivanjem, evropskih sredstev, s projekti in tako naprej. Če bo potreboval, pomoč, ne, jo lahko pridobi, prej smo slišali, v Novi Sloveniji. Jaz pravim, da jo lahko pridobi tudi pri nas, če bo prišel kaj vprašat, mu bomo z veseljem svetovali, imamo veliko znanja, in pa, bo z veseljem dobil pomoč, kajti, še enkrat poudarjam, ta resor je zelo, zelo pomemben za vse nas, za vse Slovenke, Slovence, državljanke, državljane, predvsem občanke in občane, in če želimo iti po poti razvoja, če želimo, da bomo v Sloveniji enkrat vsaj malo dosegli tiste razvite države, ki jih stalno gledamo, kako napredujejo, mi pa zaostajamo, in da ne bomo ena izmed petih držav, po najslabših rezultatih črpanja evropskih sredstev, kot smo doslej. Res želim, da da se začne na tem področju delati kvalitetno, z vso zavzetostjo, brez, kakršnih koli, če tako v narekovajih rečem, "kakšnih neumnosti, nepravilnosti", in da je res, tudi s strani predsednika vlade in vseh podpredsednikov, vzpostavljen tudi neki res pravi nadzor nad delom tega ministra brez resorja in pa nad kompletno to vladno službo, ki se ukvarja s tako, pomembnimi zadevami, kot je pridobivanje evropske ...